Hvala lepa za besedo. Nimam kaj dosti časa, zato bom kar hitel. Pa se dajmo dotakniti teh fasad. A veste, jaz sem prostorski sociolog. Ko pridem v neko državo, kako zelo hitro vidim, da so napačni ljudje v politiki. Bajte so brez fasad, vlaki zamujajo. Tudi če greste gledat medregionalne razlike, lahko grem v sosednjo državo, ker mi živi del familije na Hrvaškem, boste zelo hitro videli, v katerih regijah jim gre boljše, v katerih jim gre slabše. Slabše jim gre tam, kjer po navadi imajo bajte brez fasad. Zdaj, če bi ta populizem malo razgradili, ki ga predlagatelj v glavnem se gre, pa Desus tudi, pa se vprašali, zakaj je temu tako, ja zato, ker je četrt stoletja nekdo napačen sedel v potem politiki, ne. Zato človek si ne more fasado narediti. Moja generacija staršev v nekem starem sistemu, pa nisem tako obseden kot SDS z njim, je gradila bajte, ne, da si mogoče ne bi v demokraciji kravžljali. Zelo dobro vem, kaj je to. Če bi se resno pogovarjali, si mi morali pogovarjati, v tem stanju smo zaradi tega, klinc, ker se politika več kot četrt stoletja ni ukvarjala ne s stanovanjsko politiko, ne s politiko javnega potniškega prometa. Pa če zdaj nekako na dušo pihati, minimalne plače, nekdo z minimalno plačo si bajte ne more zgraditi. Večina ljudi v Sloveniji si bajte ne more zgraditi, če se cela familija ne ne ne rukne skupaj. Pa tule smo imeli začetek prejšnjega mandata gospoda, ki je tule sedel, univerzitetni profesor, pa je v tistem trenutku imel bajto brez fasade. In vi, ki tule sedite že dvajset let, ste razlog tega, pa se zdaj greste populizem. A veste, to je bistvo. In in ko mi prekmurski kolega govori o bajti za tristo tisoč, jaz si je nikoli ne bom zgradil za tristo tisoč. Strinjam se z Doblekarjem pred mano, ja, potrebujemo izobraževanje, potrebujemo Zakon o arhitekturi in urbanizmu. Ali pa berem v Delu, bojo stanovanjsko zadrugo, bojo gradili stanovanja na Barju, kjer bo kvadratni meter dva jurja osemsto. Imamo stanovanjski sklad, ki gradi stanovanja v Ljubljani, kvadratni meter tri jurje. Predsednik države si lahko kupi en kvadratni meter, ne, pa mu bo za selfije zmanjkalo časa, a veste. Ja, ni smešno, tragično je, ne. To je v osnovi problem. Pa če se že zgledujemo po Švici, Avstriji, Nemčiji, pa ne rabimo iti v rdeči Dunaj, kot se to strokovno imenuje, ker boste padli v nezavest v SDS-u, ne. Kaj je ustrezna stanovanjska politika? Lahko gremo že, ne vem, prvo koroško vas, lahko kolega s Koroške pove, ne. Mi bi potrebovali regionalno prostorsko načrtovanje tudi umeščanju v prostor, včasih imaš neke te težave, evo, name se tudi kdo obrne s terena, hoče, ker imaš logično neko nadaljevanje kraja, pa tam zapenjajo sprememba namembnosti, da bi se nekaj gradilo. Tudi na podeželju bi lahko skozi stanovanjske zadruge to reševali, pa je takrat bil Čuš še vaš, član v predhodnem mandatu, pa je tulil, da je to socializem, ne. Švica ima čas pet tisoč stanovanjskih zadrug, ne. Pol je večji socializem kot Venezuela. Dajmo se po tem zgledovati, ne. Res je, trojček bo treba spraviti še v red. Takrat je bila velika vehementna SMC, pa smo skupaj tulili. In Daniel in edini od vas iz prejšnjega mandata, ki ni prišel not - Ljubo in kolega Lah, ki ga pogrešam, njega in njegove zidanice in jaz in tudi Lisec se je oglašal in še kdo, ne. To je res, to to bo treba uštimati, ne, ampak dejansko veste, če se mi hočemo resno pogovarjati, kje je pa srčika problema, ne, tule se pol začne politika onkraj lastnega nosu, ne. Ogromno je resnice tudi v tem, kar je kolega Rajh rekel, ne. Verjetno, če bi kot natančni inšpektor, da imam licenco prišel kolegu Černaču, bi verjetno našel kaj, da je to črna gradnja, ne. Mi res potrebujemo izobraževanje, a veste, mi se moramo tudi zavedati, da je prostor redka dobrina, ne, in da zasebna lastnina ni svetinja v tistem smislu, a veste "na svojem lahko delam karkoli hočem", ne, in tule se strinjam s kolegom Doblekarjem, da potrebujemo neko izdatno izobraževanje. V osnovni šoli mogoče kako projektno nalogo o tem, ne pa o čem drugem, ne. Pa dajmo iti gledat v Avstrijo v Vorarlberg, kako oni izkoriščajo njihovo lesno predelovalno verigo, ne. Problem tega, da je na podeželju težje zidati bajto - tam si lahko še nekako privoščijo, so sosedi, pa parcela je cenejša, pa to, a ne, je tudi za te, pa nisem nostalgičen za starim sistemom, da se je takrat malo mislilo, da se tudi generira delovna mesta, ne, da se ne bomo vsi vozil v Ljubljano. To so zadeve, ki jih je treba misliti, če se hočemo resno teh zadev iti, drugače je to samo populistično nabijanje. Zdaj, kolega Črnač kar zadeva pa Kemis. Dva tisoč dvanajst, Zakon o varstvu pred požarom: "Glede na navedene izkušnje je smotrno, da se izdaja soglasje za področje varstva prej požarom, gradbenim dovoljenjem in uporabnim dovoljenjem v celoti ukine," SDS. To je bolj ta zgodba, ne, o bankah pa bolje, da molčiva, ker jaz sem iz Maribora in vem, kateri vaši, upam si celo reči paravomovci so tam po oni bajti, bankah delali, kar so delali, sem sedel v komisiji. Ampak če hočemo se resno teh zadev lotiti, seveda bo treba se lotiti tudi komunikacije na, ne, na način, kot vas je vam je Vojko zadnjič bral ibungo, ampak dejansko zakaj ljudje ne morejo fasade narediti - kar se je preveč pokradlo v petindvajsetih letih. Hvala.